Señor Presidente, este informe supone un avance para liberalizar y hacer más competitivo el transporte por ferrocarril. Sin embargo, nos deja un amargo sabor de boca, porque podíamos haber ido más allá. Nuevamente, algunos Estados, pese al esfuerzo de la ponente, del Parlamento y de la Comisión, han frenado medidas que tendremos que tomar en el cuarto paquete ferroviario. Entre ellas cito la creación de un único regulador europeo o la separación obligatoria de los administradores y los gestores de servicios ferroviarios, así como la apertura real del mercado de pasajeros por ferrocarril o la reciprocidad. Hemos ganado en transparencia, pero podemos seguir mejorando en competitividad. Como ha ocurrido con la crisis, vamos aquí también a remolque de los acontecimientos y no acabamos de ofrecer soluciones definitivas a problemas perfectamente identificados. Nos jugamos la posibilidad de ofrecer más seguridad y comodidad para los usuarios, posibilidades reales para la intermodalidad en todo el continente, mejores precios y nuevas opciones para muchos sectores económicos y personas que necesitan alternativas y flexibilidad.